A többségi jelentés az emberi jogok kulcskérdéseivel kapcsolatban szokás szerint az emberi jogoknak egy abszolút embertelen és közösségellenes koncepcióját tette magáévá.

Úgy véli, hogy a javak világban való megoszlásának kérdését kellene prioritásnak tekinteni az Emberi Jogok Tanácsának

Ezen kívül egyebek mellett rámutat, hogy az ENSZ tagállamoknak jobban elő kellene mozdítaniuk a természeti és létfontosságú erőforrásokhoz, illetve a termőföldhöz való hozzáférést, valamint az élelmiszer önrendelkezést és az élelmiszer biztonságot, mint a szegénység és a munkanélküliség csökkentésének eszközeit. Ezen túlmenően pedig kimondja, hogy az adósságszolgálat manapság az országok többségét érinti, és ürügyként szolgál a megszorító intézkedések, más néven a strukturális kiigazítási intézkedések életbeléptetésére, és felhív arra, hogy ezeket az adósságokat az érintett EU tagállamok vonatkozásában is el kellene engedni.